Il existe ainsi une société civile militante, désireuse de voir les droits humains respectés, qui regarde vers l'Union européenne avec espoir. Pour le pouvoir en place, instaurer une relation belliciste avec l'Union européenne est une manière d'ériger celle ci en adversaire, rôle que nous refusons à l'égard du peuple turc. L'attitude du pouvoir turc en Méditerranée est une pure provocation violation régulière de l'espace aérien et des eaux territoriales grecques sans but apparent, eaux contestées où aucune ressource naturelle n'a été découverte. Je vous le demande que recherche donc vraiment ce pouvoir turc? Nous demandons des mesures fortes contre ces provocations et continuons à assurer nos amis turcs, défenseurs des droits fondamentaux, de notre soutien.